Et comment mettre en place un bouclier emploi qui va protéger les salariés des plus petites entreprises de la prochaine crise financière, comment le faire si nous n'avons pas plus de moyens? Il faut absolument augmenter les ressources propres de l'Europe.

En quatre ans seulement, Roosevelt triple le budget en mettant en place une fiscalité efficace.

Pourquoi ne pas reprendre l'idée de Jacques Delors, l'idée de Mario Monti, d'un vrai budget européen financé par des ressources propres, en particulier un impôt fédéral sur les bénéfices? Si nous voulons gagner la bataille du climat et de l'emploi, il faut effectivement que le Parlement adopte cette résolution et se donne les moyens d'avoir un budget beaucoup plus ambitieux.